Cred că este cazul să devenim mult mai atenți la această regiune în care activează grupuri teroriste coordonate de Al Qaida. Se impune și o preocupare mai serioasă pentru Nigeria, în ansamblul său. În cea mai populată țară a Africii, din 170 de milioane de locuitori 80 se zbat în mizerie și sărăcie, deși țara în sine nu este săracă. Nigeria este al nouălea mare exportator de petrol din lume, dar, în același timp, este una dintre cele mai corupte și mai slab poziționate țări în clasificarea ONU privind indicele dezvoltării umane.